În ultimul an am aprobat mai multe astfel de alocări ale unor sume din Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru a furniza un sprijin suplimentar pentru lucrătorii care suportă consecințele schimbărilor majore în structura comerțului global.

De aceea, cred că este important ca în anul 2010 să fim pregătiți pentru multe astfel de cereri care vor veni datorită crizei economice, iar procedura disponibilă trebuie să fie una simplă, astfel încât statele și beneficiarii să o poată accesa ușor. Faptul că Suedia a aplicat în iunie, Austria în iulie, Țările de Jos în august, iată că au trecut câteva luni și, de aceea, cred că procedura trebuie să fie simplă